Señor Presidente, señora Ashton, en esta intervención de despedida en primer lugar quería desearle lo mejor, pero desde la postura crítica que hemos mantenido durante estos años desde mi grupo y que vamos a seguir manteniendo mientras no se modifique la política exterior y de seguridad. Nos encontramos ante un fracaso estrepitoso de este proyecto de integración regional, que no tiene en cuenta el interés general, a los trabajadores y las trabajadoras, el empleo y la calidad de vida de la gente.

Hace falta otro proyecto de integración regional, que sitúe de nuevo en el centro de la atención a la gente, a las personas. Y, dentro de este proyecto fallido, indudablemente, mantener una política de seguridad subordinada a la política norteamericana no nos lleva a ningún lado, a ninguna situación en la que se plantee con claridad la necesidad de liderar en el mundo una política diferente, que apueste por el desarme, que apueste por la paz y que apueste por la superación de los conflictos, desde el punto de vista de la prevención.